To, co řekla paní Forenza, je neakceptovatelné, je to urážející vůči Ukrajině a jsem překvapen, že takováto slova mohou v tomto sále zaznít.

Pro mě je ta dohoda, respektive ta opatření, která mají podpořit Ukrajinu, samozřejmě nedostatečná. Ale přesto jsem se rozhodl je podpořit, protože myslím, že je naší povinností podpořit národ, který je ve velmi těžké zkoušce.

Byl bych rád, abychom podpořili i ty regiony, které samozřejmě na této dohodě tratí, jsou to určitě části Řecka, jsou to části zemědělského sektoru, ale není možné podle mého názoru Ukrajinu v tuto chvíli opustit.